Prawda jest jednak taka, że wyniki rozmów i ustaleń są nadal bardzo wstępne. Pamiętajmy, że dyskutujemy o bezpieczeństwie i o odpowiedzialności przy wydobywaniu ropy naftowej.

Moim zdaniem powinno to skłaniać silnie Unię Europejską do wprowadzenia czasowego moratorium na nowe odwierty. Dopóki nie będziemy mieli pewności, że wydobycie będzie bezpieczne, powinniśmy zachowywać się ze szczególną ostrożnością.